Oczywiście z jednej strony możemy być dumni, że idea Unii Europejskiej została tak wspaniale wcielona w życie, z drugiej jednak strony musimy być świadomi, że projekt ten nigdy tak naprawdę nie zakończy się, ponieważ świat idzie do przodu, Europa wciąż się rozwija, obywatele Unii Europejskiej będą w coraz większym stopniu korzystać z możliwości, jakie oferuje im właśnie wspólny rynek. Akt o jednolitym rynku, nad którym dzisiaj debatujemy i wyniki konsultacji społecznych wskazują jednoznacznie, że harmonizacja rynku unijnego to nie tylko procesy gospodarcze w szerokim tego słowa znaczeniu, ale także rozwiązania legislacyjne, które mają pomóc zwykłym obywatelom w korzystaniu w pełny sposób z oferty, jaką daje wewnętrzny rynek Unii. Dlatego cieszę się bardzo z propozycji komisarza Barniera, które pozostają w ścisłym związku ze zwiększaniem pewności prawnej w obszarze funkcjonowania zasad międzynarodowego prawa prywatnego, ponieważ idą za tym praktyczne rozwiązania problemów wynikających z mobilności obywateli. Są to kwestie, które być może na pierwszy rzut oka nie są bezpośrednio związane z usprawnianiem funkcjonowania wolnego rynku, ale które stają się coraz bardziej problematyczne dla zwykłych obywateli oraz przedsiębiorców operujących ponad granicami narodowymi. Wydajniejsze działanie wspólnego rynku będzie niejako wymuszało na całej Unii Europejskiej rozwijanie współpracy także w sferze prawa cywilnego i prawa administracyjnego.